După conținutul ultimului raport, trebuie să constatăm, dle comisar Füle, câteva lucruri. În primul rând, trebuie să convenim că rolul și scopul MCV ului au fost substanțial schimbate, de la lansarea sa până la ultimul raport. Pentru a împiedica acest lucru pe viitor, v aș propune să reflectați asupra 1. rămânerea în cadrul inițial, respectiv cel tehnic, al unui mecanism de măsurare a progreselor de funcționare a justiției în România și Bulgaria

Orice amânare, orice prelungire a acestui mecanism îl transformă într un mecanism discreționar, care aduce atingere intereselor lor, ca state membre ale Uniunii Europene, și credibilității Uniunii în țara mea.